í upphafi máls þakka hæstvirtum

fyrir sína fyrstu skýrslu hér til háttvirtrar alþingis um utanríkismál ég verð hins vegar að segja að við fyrsta lestur hennar fannst mér hún ansi mjúk og skautað hjá flestu sem mikill ágreiningur hefur verið um hér á landi og víðar eins og til dæmis árásina á írak ég verð að spyrja hæstvirtur forseti hvers vegna erum við enn þá stuðningsmenn hernaðarátaka og innrásar í írak hafa engar efasemdir enn þá vaknað hjá nýjum formanni sjálfstæðisflokksins sem nú er nýr utanríkisráðherra hæstvirtur um að innrásin í írak hafi verið á röngum og upplognum forsendum við í frjálslynda flokknum erum ekki á nokkurn hátt sátt við að land okkar skuli hafa verið dregið inn í hóp hinna staðföstu þjóða með bandaríkjamönnum og bretum í fararbroddi vegar innrásin á írak var ákveðin af tveimur ráðherrum í ríkisstjórninni hvað hefur gerst síðan þá nokkuð er tæpt á því í skýrslunni núna en meðal annars er að finna orð um nýja ríkisstjórn í írak enn þá eru bandaríkjamenn í írak eða öllu heldur fjölþjóðaherinn margumræddi látið er líta út eins og allt sér í sómanum í lýðræðisþróun já kannski er þetta lýðræðisþróun en miklar mannfórnir eru enn þá í írak því miður en miðað við orðalag í skýrslunni í samanburði við fréttir fjölmiðla á ég erfitt með að átta mig á hvað hefur sérstaklega áunnist hingað til með endurreisnarstarfið í írak hingað til hefur morðum og manndrápum ekki fækkað svo séð verði hæstvirtur forseti stjórnarskrá var þar samþykkt nýlega og þingkosningar eru fram undan óbreyttir borgarar í írak verða nánast á degi hverjum fyrir morðárásum og sífellt upplýsist um vopnaburð víg og hegðun bandaríkjamanna utan við lög og rétt alþjóðasamþykkta er þá enn þá hin staðfasta trú til staðar í huga hæstvirts utanríkisráðherra minni ég þá í leiðinni á nýlega afstöðu colins powells varnir íslands það er varnarsamningur okkar og bandaríkjanna er í uppnámi staða okkar innan atlantshafsbandalagsins er þó áfram sú að við viljum tengsl við varnir annarra þjóða sem liggja að atlantshafi norðanverðu bæði austan hafs og vestan það samstarf kallar ekki sjálfkrafa á veru erlends hers í landinu á friðartímum eins og reyndar var afstaða stjórnvalda lengi vel en er ef til vill nú orðin breytt í stjórnarflokkunum heimurinn er jú alltaf að taka breytingum bæði vegna breytinga í valdajafnvægi í veröldinni og einnig vegna aukins samstarfs til dæmis ríkja í e s b og á öðrum svæðum veraldarinnar háttvirtir þingmenn magnús þór hafsteinsson reifaði þessi mál nánar í ræðu sinni fyrir hádegi og læt ég það að mestu nægja en tek undir efni hans orða að í þeim breytingum sem sýnilegar eru að verða á varnarsamningi okkar og bandaríkjanna felast einnig tækifæri fyrir okkur að skipa málum á nýjan leik með okkar eigin áhuga og störfum að viðhaldi viðbúnaði og vörnum eins og okkur sýnist að þeim verði best fyrir komið til framtíðar það eru fleiri breytingar hér á norður altantshafi en samstarf og samvinna ríkja að vörnum landanna miklar líkur eru nú á því að með hlýrri sjó og hærri lofthita verði verulegar breytingar í norðurhöfum og að innan fárra ára verði hafís ekki lengur til að teppa siglingar um norðlægar hafleiðir við þurfum sérstaklega að huga að þessum breytingum á norðurskautssvæðunum flutningar munu aukast olíuvinnslan í norðurhöfum mun einnig aukast hverjar eru fyrirætlanir norðmanna og rússa eða grænlendinga

það er mikil spurning sem við þurfum að velta fyrir okkur og hver verða viðbrögð okkar við íslendingar eigum jú sameiginlega lögsögu að lögsögu grænlands við eigum sameiginlega lögsögu að lögsögu færeyinga og við eigum einnig sameiginlega lögsögu að lögsögu jan mayen þar sem norðmenn hafa yfirráð þessar þjóðir færeyingar íslendingar og grænlendingar

okkur verulegu máli hæstvirtur forseti hvernig það skiptir okkur verulegu máli hæstvirtur forseti hvernig breytingar verða hér í norðurhöfunum og hvaða nýtingu þjóðir hyggjast taka upp á botnsvæðum norðurhafa ef hafísinn hopar það getur þýtt mengun og hættu fyrir okkur það getur líka þýtt ákveðna möguleika í öllum

felast auðvitað möguleikar og það eru líkur til þess að auknir flutningar úr norðurhöfum ég tala nú ekki um ef siglingarleiðin norðaustur opnast muni liggja hér um okkar hafsvæði annað hvort sunnan eða norðan við landið að þessum málum þurfum við verulega að hyggja hæstvirtur forseti og það þarf að gera það í tíma það er of seint að bregðast við þegar miklar siglingar eru hafnar á þessum leiðum eða mikil nýting á hafsbotnssvæðunum er þegar komin á verulegan skrið það mun auðvitað fylgja því ákveðin mengunarhætta þegar farið verður að nýta norðurslóðir til dæmis til olíuvinnslu og gasvinnslu og við getum ekki sagt fyrir um það hvert það muni berast ef þau slys verða bæði á vinnslustöðum eða á flutningaleiðum en það er alveg ljóst að við erum í þeirri leið sem skip fara um og við erum einnig í straumaleiðum norður úr höfum með hinum kalda grænlandsstraum og austur íslandsstraum sem er hér norðan við landið veðurfar hefur auðvitað mikil áhrif á það hvernig straumar eru hér við land en til alls þessa þurfum við að huga alveg sérstaklega í framtíðinni ég vil þess vegna beina þeirri spurningu til hæstvirts utanríkisráðherra hvernig menn hyggist standa að því að kortleggja þá annars vegar þá áhættu sem í þessu felst og hins vegar þá möguleika sem í þessu felast því að í þessum athöfnum mannanna er auðvitað líka faldir möguleikar það má til dæmis spyrja sig um það ef stór olíuskip mörg hundruð þúsund tonna olíuskip sigla hér fram hjá landinu úr lögsögu rússa eða norðmanna í barentshafi hvaða viðbrögð við ætlum að hafa uppi ætlum við að hafa einhver viðbrögð eða ætlum við engin viðbrögð að hafa ætlum við að vera undirbúin undir það annars vegar að takast á við það að slíkt ofurolíuskip verði vélarvana til dæmis norður af landinu hvernig ætlum við að gera það hvaða tæki höfum við til þess hér á landi væntanlega mun nýtt varðskip verða það öflugt að það hafi eitthvað að segja við að hreyfa slíkt skip úr stað en það er nú samt svoleiðis hæstvirtur forseti að þar sem siglingaleiðir slíkra skipa eru nærri landi eða ég tala nú ekki um þar sem þau hyggjast leita landvars eða taka höfn er mikill viðbúnaður sem við þekkjum eiginlega ekki hérlendis en við getum auðvitað aflað okkur þeirrar reynslu meðal annars hjá norðmönnum ég hygg að við þurfum að gera ráðstafanir til þess fyrir framtíðina í samstarfi væntanlega við þær þjóðir sem ætla að nýta norðurhöfin eða hafa möguleika til þess að þessu leyti að hafa hér viðbúnað til þess að geta forðað slysum það kann vel að vera að slíkir flutningar geti gengið mjög skaðlaust í einhver ár en slysin geta hins vegar því miður alveg eins gerst á fyrsta ári eins og á tíunda árinu eða tuttugasta þess vegna hvet ég hæstvirtan utanríkisráðherra til að taka þessi mál alvarlega það þarf að velta því virkilega upp hvers konar búnaður þarf að vera til hér á landi til að geta forðað okkar eigin landi frá verulegum mengunarslysum það væri ekkert smáslys ef við fengjum stórt olíuskip rekandi á okkar strendur til dæmis á þá staði þar sem nánast illgerlegt er að komast að undir björgum eða á öðrum slíkum stöðum eða á úthafssker eins og til dæmis kolbeinsey þó að

flutningum að hér á landi verði komið upp ákveðnum viðbúnaði til þess að takast á við slík slys eða aðstoða slík skip eða veita þeim landvar til þess að geta dælt yfir í önnur og minni flutningaskip sem kann líka að vera kostur í þeirri stöðu sem upp kann að koma því að það er ekki sjálfgefið að það teljist hagkvæmt að láta hin stærstu skip sigla til dæmis til bandaríkjanna eða inn á hafnir í evrópu og einhvers staðar þarf að skipa þessum vörnum á milli skipa þetta vildi ég nefna hæstvirtur forseti hin hættan er sú sem snýr að náttúrunýtingu okkar náttúrunýtingu og fæðunýtingu færeyinga og grænlendinga á lífríkinu ég held að það skipti ákaflega miklu máli að að þessum málum sé hugað í tíma því að það verður illa við brugðist þegar slysin hafa orðið

spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra um það sem örlítið er vikið hér að í skýrslunni varðandi norsk íslensku síldina og nýtingu á henni hvort þar séu að fara fram einhverjar viðræður sem ef til vill gætu leitt til samkomulags

hafi skoðað þann möguleika að tengja saman annars vegar nýtingu norðmanna á loðnuveiðum hér við land og á loðnustofninum og hins vegar síldinni það þarf þó ekki að vera að þessir samningar eigi saman loðnan og síldin en það eru auðvitað miklir breytileikar í hafinu núna norðan við land og við vitum jú ekki hvar loðnan heldur sig nú um stundir þó að líklegast sé að vegna hærri sjávarhita sé hún miklu meira yfir í grænlensku lögsögunni en verið hefur á undanförnum árum en ekki endilega í jan mayen lögsögunni þar sem norðmenn hafa yfirráð en þessar breytingar sem eru að verða í norðurhöfunum með hlýnandi sjó hafa verulegar breytingar á hegðun fiskstofna ekki bara síldar loðnu og kolmunna heldur munu þær hafa breytingar í för með sér meðal annars á rækjuna ef verulega hlýnar hér við land mun hún örugglega leita norður á við og sama má segja um nýtingu á grálúðustofn sem er djúpsjávar en kaldsjávarfiskur

hafsvæðinu hér við land á undanförnum árum og hvernig þær tengjast sameiginlegum hagsmunum okkar miðað við önnur ríki og um hvað við